Eva Dimic, pripravi naj se Primož Siter, izvolite. Hvala lepa. Spoštovani! Danes, ko razpravljamo o usmeritvah delovanju Slovenije v Evropski uniji naj najprej povem, da sem vesela, da je Slovenija in da živim v ki je del evropskega naroda, di ki je del Evropske unije. In se počutim varno. Želim, da bi bil še naprej mir. Želim si sodelovanja in seveda tudi napredka. Vse to omogoča Evropa, o kateri včasih mogoče celo v tem parlamentu govorimo preveč negativno. Evropa nam daje neke usmeritve, ki jih nacionalni parlament sprejema in potem izpelje in implementira. Kako pa se to zgodi, je pa seveda na naši vladi. In od naše vlade je odvisno, kako bojo zakoni urejeni, kako močno bojo posegli v posamezni, segment v posameznikovo življenje. en primer je bil, ko ko ko smo ugotavljali oziroma sprejemali, implementirali zakon o, omejevanju, denarja in seveda zaradi, zlorabe. Evropska unija je rekla, da je v Evropi gotovinsko poslovanje možno v višini tisoč evrov. Ko smo tukaj, sprejemali to deklaracijo in jo implementirali, seveda, je takratna vlada to omejila na pet tisoč. Kdo nam potem kroji kakšno življenje in kakšno svobodo imamo v In vsi rečejo, grda Evropa. Ne, ni grda Evropa, mi, Državni zbor Republike Slovenije se je odločil, da bo temu, tako in omejila na pet tisoč gotovinskega poslovanja; proti, korupciji in pranju denarja je bil zakon. Se pravi, da Evropa postavlja neke neke mejnike, znotraj tega pa se lahko vsi omejujemo in tako je tudi na področju kmetijstva. Evropa ne predpisuje, kaj in kako moramo, katere cilje moramo zasledovati. Kako pa mi implementiramo zakonodajo v pa ne, ker drugače Avstrijci imajo drugačno zakonodajo, bolj odprto, kakor jo imamo Slovenci. Pa še nekaj, tudi Evropa ne diktira, kaj in kako, kakšne preiskave in kaj moramo imeti. Danes pač žal novica, da je minister za zdravje, gospod Fakin odstopil. Jaz sama bom rekla, že parkrat sem spraševala, jaz si želim imeti tudi na področju boja z rakom enake, primerljive možnosti, kot jo ima Evropska unija, kot jo ima Nemčija. Zakaj je preventivni program Dora v Sloveniji zapeljan od petdeset do sedemdeset let, Nemčija jo izvaja že pri štiridesetem letu. Zakaj je temu tako? Jaz si želim, moja prizadevanja bojo tudi v prihodnje, da bi imeli tudi na področju boja z rakom v enake možnosti, kot jih imajo naši, bom rekla, evropski, ostali, narodi. Še ena zadeva je, ki jo tudi nihče ne pogojuje in je naša odločitev. Kako bomo usklajevali družinsko in poklicno življenje? Kako bo delovala, družinska politika in socialna politika. Evropa ima to zelo dobro rešeno. Zakaj se ne bi zgledovali v prihodnjem mandatu po velikih, bom rekla, preizkušenih zadevah in omogočili, tako bom rekla, družinam, otrokom štipendije, otroške dodatke, in seveda tistim, ki imajo socialno potrebo, socialne dodatke. In bilo je rečeno, da ne veljajo ista pravila v Evropi. Kolega je ravnokar rekel. Res je, ne veljajo ista pravila. Ampak zakaj ne veljajo ista pravila? Zato, ker je od vsakega naroda, od vsakega posameznika pomembno, koliko je pripravljen se aktivirati, če ima argumente ta prave in, seveda, če je aktiven, če je uspešen, če je če deluje, če deluje, če išče poti, da bi pomagal ...